Näiteks elektroonilised arved, digitaalallkiri see on meie inimeste igapäev. Me saame rääkida nendest probleemidest, mis on juba näha. Me oleme tõesti väga palju põrganud kokku sellega, et pole seda ühist digitaalset turgu. Saaksime pakkuda väga palju enam ka kogu Euroopale, kui meil oleks selline turg.

See, millest rääkis minu eelkõneleja, on väga oluline. Väga oluline on kultuuriline ja hariduslik moment, millest on vähe räägitud. Ma olen tegelikult mures, et komisjoni digitaalprogramm on väga paljuski majanduskeskne. Selle ajaraam on väga kitsas ja meie siin parlamendis peaksime suutma seda laiendada ning näha ka seda, kuidas koos töötada mitme komisjoniga.

Ma arvan, et siin on meie roll just see, et koostöös komisjoniga näidata ja tuua lahendusi nendele väga keerulistele ühistele probleemidele.